Or, il s'agissait de la photo d'une autre femme et les excuses du journal n'ont rien changé à cette nouvelle condamnation.

Seule une mobilisation internationale et politique a pu empêcher des lapidations ces dernières années et pourra faire plier le pouvoir iranien. Nous avons le devoir, comme responsables politiques, comme citoyens, comme êtres humains, d'empêcher ce qui ne serait rien d'autre qu'un meurtre. Je demande donc que l'Union européenne se mobilise pour sauver Sakineh.